Herr Präsident! Besonders positiv ist die Erleichterung von Firmengründungen durch den Small Business Act zu verzeichnen, sowohl was den zeitlichen als auch was den finanziellen Aufwand betrifft. Ich begrüße auch die Verpflichtung der öffentlichen Hand, Rechnungen binnen 30 Tagen zu begleichen. Dennoch bleiben einige bürokratische Hürden bestehen wie etwa beim Cashflow. Hier muss überprüft werden, inwieweit die Basel Kriterien KMU in ernsthafte Kreditklemmen bringen können. Was den grenzüberschreitenden Bereich betrifft, sollte die europäische Privatgesellschaft endlich auf den Weg gebracht werden. Vom Kosten Nutzen Faktor her könnte diese Gesellschaftsform in Zukunft bedeutungsvoller werden als die europäische Aktiengesellschaft. Ich denke hier an europaweite Tochtergesellschaften und Sitzverlegungen.